Am dorit să iau cuvântul cu privire la acest raport pe care l am votat și l am susținut, pentru că îl consider un raport important în contextul politicii de securitate și de apărare comune. Este primul raport în care cele două clauze introduse prin Tratatul de la Lisabona, aceea de apărare reciprocă și aceea de solidaritate, sunt conceptualizate și analizate, ceea ce dovedește că, în baza acestui tratat, capacitatea de a avea o politică de apărare și de securitate comună există, numai că nu există încă voința clară de a fi pusă în practică. În ceea ce privește clauza de apărare reciprocă, prevăzută în articolul 32 din tratat, raportul salută și noi susținem acest lucru întemeierea unui cartier general operațional al Uniunii Europene, care să fie permanent, pentru că aceasta va da o mai mare capacitate Uniunii de a reacționa coeziv în ceea ce privește aplicarea acestei